Plne súhlasím s požiadavkou, že posúdenie vplyvu na malé a stredné podniky vo všetkých relevantných legislatívnych návrhoch musí byť vykonávané systematicky na vnútroštátnej, ale aj na európskej úrovni, pretože tieto podniky sú skutočnou chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva a ako také zabezpečujú viac ako 100 miliónov pracovných miest. Súčasná prax však ukazuje, že na regionálnej a miestnej úrovni je prístup k finančnej podpore pre počiatočné etapy inovácie a na podporu začínajúcich a malých inovačných obchodných spoločností v EÚ naďalej veľmi neadekvátny a nerovnomerný.